La plupart des biens que nous consommons aujourd'hui sont le résultat d'un assemblage de diverses opérations effectuées aux quatre coins du monde. Parfois pour le meilleur des recherches de complémentarité, des partenariats d'innovation, des ressources et des matières premières qu'il faut aller chercher de manière respectueuse. Parfois pour le pire une main d'œuvre bon marché, sans protection, des destructions environnementales, de l'évasion fiscale. Ces opérations sont souvent coordonnées par des entreprises internationales par le biais de partenariats contractuels ou de sous traitances multiples. L'Union européenne, en tant que première exportatrice et importatrice mondiale de biens et de services peut et je dirais même doit faire de sa politique commerciale un véritable levier pour faire de ces chaînes de valeur mondiale des outils au service d'un développement durable pour tous et ainsi contribuer à une mondialisation plus juste et plus équitable. Actuellement, le manque de transparence et la dilution des responsabilités tout au long de ce processus augmentent les risques d'exploitation des travailleurs, le non respect des droits fondamentaux et favorisent la concurrence déloyale sur un plan social, sur un plan environnemental, mais également sur un plan fiscal. Ce rapport s'inscrit aussi dans un contexte où la politique commerciale européenne fait l'objet de vives critiques des citoyens qui demandent une mondialisation plus juste et plus transparente. Il demande donc à la Commission de prendre toute une série de mesures afin de rendre les chaînes de valeur mondiale plus responsables et plus transparentes. Pour n'en citer que quelques unes, je ciblerai, par exemple, l'inclusion dans les accords commerciaux d'un chapitre développement durable contraignant mais aussi exécutoire, ainsi que la clause contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Il y a également la prise d'initiatives inspirées par la législation sur les minerais des conflits ou le devoir de vigilance de l'entreprise dans un cadre contraignant de devoir de vigilance tel qu'énoncé par l'OCDE, ou encore la mise en place d'un système de labellisation qui garantit un mode de production respectueux des normes internationales du travail et ou des normes

Je citerai, par exemple, l'initiative prise par l'Italie, aujourd'hui même, en ce qui concerne la labellisation de l'origine des tomates produites de manière respectueuse. Bien d'autres éléments importants se retrouvent également dans ce rapport comme les initiatives et le rôle du secteur privé, le multilatéralisme et la prise en charge de la fin de vie des produits.

Nous avons trouvé, il me semble, un bon équilibre dans la recherche d'un objectif commun, qui est de faire du commerce un outil d'émancipation pour tous.

Ruas, ici présent, d'avoir trouvé effectivement les compromis qui pouvaient tous nous satisfaire. J'espère que nous serons nombreux à voter ce rapport demain.